Con esta segunda fase de la Directiva se da un paso adelante al asignar valores límite de exposición a ocho nuevos carcinógenos. No obstante, la implementación es uno de los mayores retos. Son necesarios mayores controles, seguimiento y sanciones disuasorias para garantizar la aplicación de esta norma y de todas aquellas relacionadas con la seguridad y la salud laboral.

Este mes de noviembre se pusieron en huelga de hambre, seis años después, con secuelas de gravedad y degenerativas para su salud física y mental y aún esperando a que la empresa se haga cargo de la asistencia sanitaria que necesitan y que las administraciones reconozcan su incapacidad. Esto, señorías, está pasando en Europa.